Sper că acest Parlament poate privilegia diversitatea de opinii și sunt convinsă că toți acceptăm că riscurile criminalității transnaționale și riscurile terorismului sunt riscuri globale, la care trebuie răspunsuri globale. Singura abordare, în acest context, este existența unui cadru juridic și așa s a ajuns la adoptarea acestui tratat, care din punctul de vedere al cetățenilor europeni, chiar șchiop, așa cum este consemnat, constituie o regulă de drept care le dă garanția respectării drepturilor lor. Din păcate, însă, trebuie să privilegiem o serie de drepturi fundamentale. Sunt de acord și respect datele cu caracter personal, dar trebuie să fim de acord că cetățenii europeni au dreptul la securitatea individuală ca drept fundamental al dreptului la viață.